În România avem o vorbă spunem că un om bine crescut are cei șapte ani de acasă. Copiii minori trebuie să fie împreună cu familia, să beneficieze de supravegherea și grija nemijlocită a părinților. Părinții care decid să lucreze temporar în alte țări trebuie sprijiniți să și regrupeze familia cât mai repede. În multe state membre există facilități în cadrul școlilor pentru învățarea limbii din statul de rezidență. În unele state membre chiar, familiile care locuiau ilegal și au putut reglementa situația dacă aveau copii înscriși la școală și au primit chiar și locuințe sociale. Copiii sunt lucrul cel mai de preț pe care îl are societatea și suntem datori să le asigurăm condiții de dezvoltare armonioasă. Educația formală, afectivitatea, integrarea copiilor în societate sunt condiții esențiale pentru o Europă socială care oferă șanse egale tuturor cetățenilor săi. Felicit pe doamna Plumb pentru inițiativă, este un subiect actual și de foarte mare importanță pentru viitor.